Spoštovane kolegice in kolegi! Sam sem bil v ponedeljek kot član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prisoten na zaslišanju, kandidata za ministra Simona Zajca in seveda kot član tega odbora sem imel tudi priliko spremljati delo bivšega ministra, ministra Lebna. Moram reči, da so delo, prioritete in pa aktivnosti, ki jih je izvajal, bivši minister, Leben - so bile vsaj po mojem mnenju pravilne, saj so prepoznale številne izzive, ki jih imamo na področju, varovanja okolja. Pravilno je zastavljenje prioritete dela, predstavljena je bila tudi. časovnica in pa predvsem aktivnosti, so pripeljale k temu, da je. minister Leben veljal za, operativca, ki je nenazadnje, zadev ni urejal samo s pisarne, ampak, kot smo imeli priliko videti, je bil velikokrat tudi prisoten na terenu. Zaradi vsega tega navedenega se tudi, sam strinjam z oceno predsednika vlade, ki jo je izrekel danes na začetku, te seje, da je minister Leben veljal, - bil eden od uspešnejših ministrov. In prav glih zaradi, tega navedenega dejstva me tudi veselijo navedbe, kandidata, za ministra, Simona Zajca, da prepoznava to dobro delo in da namerava nadaljevati delo svojega predhodnika in da tudi, bistveno ne bo spreminjal prioritet. Dejstvo, da je bil tudi, Simon Zajc del ekipe prejšnjega ministra, me navdaja tudi z upanjem, da, ne bo rabil nekega uvajalnega časa in da bo, po prevzemu, funkcije lahko takoj tudi pričel operativno, z delom. Kar je nenazadnje, mislim, da tudi v predstavitvi, sam pojasnil, Na samem zaslišanju je kandidat predstavil nekatere prioritete, ki jih tudi, sam podpiram. Že večkrat omenjena sprememba gradbene zakonodaje, ki jo je napovedal, je več kot potrebna. Tisto, kar me tudi veseli, je to, da je napovedal sodelovanje pri spremembi zakonodaje z njegovega področja z vsemi poslanskimi skupinami. To se mi zdi, dobra in dobrodošla novost. Močno tudi podpiram, napovedano prenovo Zakona o vodah in prenos nalog Inštituta za vode na ministrstvo oziroma na direkcijo za vode. Glede na dejstvo, da danes, ko se te evropske razpise dejansko skoraj ni več moč dobiti sredstev za, izgradnjo vodovodov, tudi močno podpiram, sofinanciranje teh projektov iz vodnega sklada, kar je bila tudi ena izmed napovedi kandidata za ministra. V letu dva tisoč šestnajst smo, v Ustavo Republike Slovenije vnesli tudi, določilo, ustavno pravico do, pitne vode. Danes, spoštovani kolegice in kolegi, v letu dva tisoč, devetnajst, je v bistvu to samo še ena mrtva črka na papirju, ker seveda temu vpisu niso sledile zakonske spremembe, ki bodo lahko to pravico tudi implementirale dejansko v življenje. Zato me tudi veseli napoved kandidata za ministra, da je to ena izmed zadev, ki se jih bo lotil takoj po nastopu, mandata. Na predstavitvi je kandidat, tudi predstavil, znižanje meje za plačevanje embalažnine iz, sedanjih petnajst ton na v bistvu nič in, vzpostavitev zakonskih pogojev, na podlagi katerih bi za odpadno embalažo v Sloveniji skrbela le ena družba. Podpiram tudi, razmišljanje o eni podpira tudi razmišljanje o eni sežigalnici, hkrati seveda daje tudi, prednost temu, da more biti ta lokacija, usklajena z lokalnimi skupnostmi. Samo sem bil kot član odbora, imel priliko, si ogledati te sežigalnice na Dunaju. Danes je bil že parkrat omenjen, dve sežigalnici sredi mesta, približno dvesto dvajset tovornjakov dnevno pripeljejo smeti na na sežig. S tem ogrevajo približno šestdeset tisoč gospodinjstev, V poletnih, hladijo dve bolnici, v neposredni bližini proizvajajo elektriko. Pri nas imamo pa situacijo tako, da, imamo vse razvite s temi tako imenovanimi RDF-frakcijami in da plačujemo tudi do sto šestdeset evrov na tono za, sežig teh, frakcij. Če ob tem omenim samo še dejstvo, ki je, baje, da je kalorična vrednost, sežiga RDF-frakcije od petnajst do dvaindevetdeset, megadžulov, za primerjavo, baje, da da velenjski lignit jih ima devet, devet pa pol, se sprašujem, kaj čakamo. Jaz upam, da bo to, tem okrog sežigalnice, ki je, po mojem, nujno potrebna, bo to ena izmed tem, ki se jih bo lotil minister čim prej. Zatrjuje tudi, da, namerava slediti, koalicijskim ciljem in zagotavlja, da se v času njegovega mandata ne bo, do delale hidroelektrarne na, Muri. Seveda nasprotuje tudi, frackingu. Mene veseli tudi, da je obljubil, da, je, ker pač del posegov, ki bo šlo v okolje, skoraj že skrajen, se pravi Zasavje, je tudi to, da bo, v kratkem podpisana tudi koncesija za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Prva bo, v našem koncu, hidroelektrarna Suhadol, Predvsem me tudi veseli, da rekel, da edino, kar je še, usklajujejo tudi zadeve okrog zahtev lokalnih skupnosti, ki kjer, zahtevamo, da se zagotovijo tudi pogoji za, nadaljevanje kajakaškega športa, ker imamo od Petra Kauzerja, pa številnih drugih, perspektivnih športnikov, da bo tudi v to umeščena kajakaška proga. Vse to, ta dejstva, ki so, po mojem prepričanju, postavlja prave prioritete za delo bodočega ministra, seveda zato, to je bil tudi razlog, koga bomo mi s skupaj s poslanskimi kolegicami in kolegi, danes podprl, Če se pa, dotaknem na kratko še kandidata za ministra Aleša Šabedra, moram reči, da sem precej manj, sam uspel slišati oziroma spremljati njegovo zaslišanje, zato, moram v prvi vrsti zaupam izbiri predsednika vlade. Upam, da je izbral ustreznega kandidata, da se bo uspel soočiti z vsemi nakopičenimi problemi, ki jih imamo v zdravstvu. Kandidata bom seveda podprl. Želim mu srečno in uspešno, reševanje izzivov in pa tudi nekaj sreče. Pravijo, da je sreča na strani pogumnih. Slednjega mu verjetno ne manjka, mislim poguma, ker ker se je odločil, da prevzame to funkcijo. Jaz upam, da bo tudi, uspešno deloval. Hvala lepa.